Catherine Ashton hat in den vergangenen Monaten mit dem Rat daran gearbeitet, die EU interne Abstimmung zur Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern, darunter auch Russland, zu verbessern.

Kein anderer der strategischen Partner der EU ist uns so nahe wie Russland, geografisch und auch aufgrund historischer Erfahrungen. Deshalb nehmen wir großen Anteil an den innenpolitischen Entwicklungen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich auf das Arbeitsprogramm verweisen, welches die Koordinatoren der Partnerschaft für Modernisierung auf russischer wie auf unserer Seite gemeinsam ausgearbeitet haben. Dieses gemeinsame Arbeitsprogramm zur Modernisierung enthält wichtige und richtige Ansätze, um die rechtsstaatliche Entwicklung in Russland tatkräftig zu unterstützen. Es ist auch der richtige Weg, um unserer Partnerschaft tatsächlichen Nutzen zu geben. Nutzen vor allem ganz konkret für die Bürger. Mit seiner Initiative zur Modernisierung Russlands hat der russische Präsident seinen internationalen Partnern die Möglichkeit zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Russland gegeben. Also nutzen wir sie auch! Meine Kollegen haben bereits dargelegt Wenn Modernisierung nachhaltig sein soll, dann kann es nicht nur darum gehen, eine technologische Modernisierung anzustreben. Eine modernisierte russische Wirtschaft baut auf verlässlichen rechtsstaatlichen Prinzipien auf. Erst wenn sich Bürger und Unternehmer auf den rechtsstaatlichen Rahmen verlassen können, haben sie auch den Mut zu Innovation und Investition.